Într o perioadă caracterizată de criză economică și financiară cred că eforturile noastre ar trebui concentrate spre a găsi soluții pentru rezolvarea crizei economice și financiare, și nu pentru a provoca scandaluri cu tentă rasistă și naționalistă. Doresc să recomand distinșilor politicieni câteva studii empirice, elaborate de distinși cercetători și profesori în economie din Marea Britanie, precum Dustman, Fratini, Preston și alții, care arată clar că imigranții nu afectează în mod negativ piața muncii, au o contribuție importantă la produsul intern brut al statelor gazdă și, cel mai important lucru, acești imigranți din Europa de Est au o rată a șomajului mai mică decât cea a localnicilor, ceea ce denotă faptul că au migrat numai pentru a munci, și nu pentru a beneficia de ajutoarele sociale.